Entonces, según los expertos, estuvimos al borde de un colapso financiero y estuvimos a las puertas de otra gran depresión. La crisis financiera se intensificó y se extendió a la economía real y hemos vivido un período en el cual hemos tenido un crecimiento económico negativo, y hemos tenido también destrucción de empleo. Pero los países desarrollados están empezando a superar la crisis. Lo han hecho, por ejemplo, Francia o Alemania, y la Comisión ha presentado, precisamente hoy, sus previsiones económicas, que muestran que en el segundo semestre la Unión Europea saldrá de la recesión. Sin embargo, los países menos desarrollados están en plena crisis y seguirán estando en plena crisis durante un largo período de tiempo. Ellos no han sido la causa de la crisis, pero están sufriendo, más que nadie, las consecuencias de la misma. La están sufriendo con menos crecimiento, con más crecimiento del paro, con más desempleo, con menos inversión directa, con menos crédito exterior, con menos remesas de emigrantes, con menos ayuda oficial al desarrollo y, sin embargo, con más restricciones comerciales. Nosotros hemos vivido un período de decrecimiento de nuestra estabilidad, de nuestra buena situación durante un espacio limitado, pero ellos arriesgan una década perdida en la lucha contra la pobreza, y una década es toda una generación perdida. Podemos hacer mucho por ellos, en muchos aspectos, y quiero señalar específicamente nuestro enfrentamiento con el proteccionismo. La Comisión acaba de presentar la semana pasada su cuarto informe sobre medidas restrictivas al comercio, donde muestra que muchos países están adoptando nuevas medidas restrictivas y esto es desastroso para los países en vías de desarrollo. Además, muchos países desarrollados no cumplirán sus compromisos de ayuda oficial al desarrollo, justamente en un momento en que necesitamos más que nunca nuevos recursos para afrontar la gravedad de la crisis. Propongo, por tanto, que incrementemos la coordinación de esta ayuda al desarrollo con un acuerdo más amplio entre países donantes, instituciones financieras y socios y con una gestión más eficaz y transparente que no genere costes y esté libre de peso burocrático. Animo a la Comisión, animo al Comisario, a llevar a cabo el proyecto que nos ha presentado, que estoy seguro de que también compartirá el Comisario señor Almunia.